Când spun aceasta, mă refer la faptul că cel puțin în 2008 dialogul UE Republica Moldova s a referit la trei mari teme a accesul liber al opoziției la mass media publică, refuzat sistematic și instituționalizat de regimul Voronin b nemodificarea legii alegerilor parlamentare, cerută de Comisia de la Veneția, dar refuzată brutal de regimul de la Chișinău și de colaboratorii acestuia c implicarea opoziției în deciziile majore privind politica țării mai ales cea de integrare europeană, lucru sistematic refuzat. Dacă ne uităm că aceste trei teme mari au lipsit sau au fost sistematic refuzate de către interlocutorii de la Chișinău, vom constata că, de fapt, Uniunea Europeană a primit un refuz brutal din partea Moldovei când era vorba de lucruri fundamentale pentru viitorul acestei țări. Ce s a întâmplat în ziua alegerilor era doar sfârșitul previzibil al unei istorii de care este cumva culpabilă și Uniunea Europeană, și Parlamentul European.